Señor presidente, Arabia Saudita es un Estado autoritario que ni me atrevo a llamar medieval, gobernado por una casta corrupta y cruel, donde se ejecuta en público, se protege y subvenciona el terrorismo, donde todos, particularmente las mujeres y los forasteros, sobreviven a merced del capricho de los gobernantes.

Alemania ha anunciado la suspensión de venta de armas al Gobierno saudí, a la vez que invita a los demás países de la Unión a hacer lo mismo. España es un gran exportador de armas y, con la intervención muy interesada del rey de España, tiene en Arabia Saudita un gran cliente. Desde aquí pido al Gobierno español que se una al Gobierno alemán y que suspenda sus ventas de armas a aquel país que no adopte la actitud mercantil vergonzosa del presidente de los Estados Unidos y de todos aquellos para los que el negocio es más importante que la vida y la defensa de los derechos humanos.